Herr Präsident, meine Damen und Herren!

In den meisten Ländern werden ja die umweltökonomischen Daten sei es zu den drei Modulen bereits auf freiwilliger Basis erhoben.

Dadurch können wir ein besseres Verständnis der Abhängigkeit von Umwelt und Wirtschaft bekommen. Wir können auch überprüfen, wie die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Europa vonstatten geht und wie die Umweltpolitik verfeinert werden könnte.

Ich möchte an die Kommission appellieren, dass sie hier nicht neue Bürokratie aufbaut. Das wäre der falsche Weg.

Das wäre ein großer Fehler gewesen. Denn wie der Berichterstatter sagte Hier entwickelt sich etwas ganz Neues.